mógł być Bardziej odważny? mógł być Czy mógł być bardziej wizjonerski? Mógł być. Czy mogliśmy mieć więcej pieniędzy?

Ale jak zostało powiedziane, udało nam się znaleźć w ostatnim momencie konsensus między grupami. I to wyjątkowa siła Parlamentu Europejskiego, którą posiadamy. Udało się to dzięki wspaniałemu zespołowi negocjacyjnemu prowadzonemu, co ważne, przez dwie silne odważne kobiety, które prowadziły nas do tego dobrego budżetu. Dla mnie jako socjaldemokraty ważne jest to, że w tym budżecie znajdzie się więcej pieniędzy na walkę ze zmianami klimatycznymi, że będą pieniądze na to, żeby na przykład w takim kraju jak Polska każdego roku nie umierało 45 tys. ludzi tylko dlatego, że oddychają zatrutym powietrzem, że znajdzie się więcej pieniędzy na walkę z bezrobociem dla młodych ludzi. Są takie regiony w Europie, gdzie wśród bezrobotnych jest 50 młodych ludzi. Zasługujemy na lepszy budżet z prawdziwą wizją. I to zadanie pozostawiam dla przyszłego parlamentu i dla przyszłych takich dobrych negocjatorek jak te obecne.